virðulegi forseti ég vil nú taka undir þakkir formanns nefndarinnar sem hann flutti hér áðan til samnefndarmanna sinna í fjárlaganefnd og starfsfólks og annarra þeirra sem hafa aðstoðað fjárlaganefnd við störf sín við umfjöllun um fjárlagafrumvarpið sem er nú komið til þriðju umræðu og senn er nú lokið þeirri miklu vinnu hann kom inn á það í ræðu sinni háttvirtur formaður að ég hefði tekið þar sæti síðustu dagana og hlaupið þar í skarðið fyrir formann frjálslynda flokksins guðjón arnar kristjánsson háttvirtan þingmann og satt er það ég átti satt að segja ekki von á því þegar ég lauk störfum í fjárlaganefnd fyrir hartnær áratug að

þar hvílir á mönnum alla jafna þó sérstaklega á haustþingi það er auðvitað mikil reynsla en afar bindandi og menn sem sitja í nefndinni eru síðustu vikurnar fyrir lokaafgreiðslu meira og minna í sínum eigin heimi í störfum við að ljúka þeim viðfangsefnum sem þarf að ganga frá áður en umfjöllun fjárlagafrumvarpsins lýkur og ég get skilið það að formaður nefndarinnar og aðrir fastir nefndarmenn séu fegnir því núna að sjá hilla undir lok þessarar umræðu og þeir geti farið að sýna sig úti í þjóðfélaginu á nýjan leik það er auðvitað gleðilegt fyrir þá að geta séð þennan heim sem er fyrir utan þessa vinnu og það er líka skemmtilegt að þeir tínast þá til mannheima á svipuðum tíma og aðrir sveinar eru á leiðinni þangað úr sínum óbyggðum kannski er þetta að vissu leyti óbyggðir að vera bundinn yfir störfum í fjárlaganefnd sérstaklega hjá þeim sem leiða það starf í nefndinni

í nefndinni að það hefur sumt breyst verulega í störfum nefndarinnar og mér finnst til betri vegar og annað er með sama sniði og áður var og verður trúlega þannig ég sé ekki fram á að það sé hægt að breyta hlutunum þannig að veruleg breyting verði á þeim þáttum starfsins nema ef farið verið út í það

í þessari miklu vinnu að ákveða rammann til lengri tíma alla vega tveggja ára og síðan kæmi þá á milli útfærsla á heildartölum innan málasviða sem væru þá viðfangsefni að fara yfir á milli nýrra fjárlaga ég held að það mundi létta álaginu af nefndinni og dreifa því líka og það yrði að mörgu leyti betra vinnulag ég held að það verði meira að segja hægt að þróa starf nefndarinnar á þann veg að hún geri meira af því að taka fjárlögin fyrir eftir málaflokkum og að umræða í þinginu gæti farið fram með þeim hætti í stað þess að vera bundin við það form sem við höfum haft af lagafrumvörpum í þremur umræðum um allt málið að það væri hægt að brjóta upp að minnsta kosti þá eina umræðu málsins eftir málasviðum og taka stuttar umræður um til dæmis heilbrigðismál eða efnahagsmál og annað slíkt sem gætu staðið kannski nokkra klukkutíma hver umræða það held ég að væri miklu markvissari umræða flokkarnir mundu koma á framfæri sjónarmiðum sínum í viðkomandi málaflokki í tiltölulega samþjöppuðu formi og það væru þá skýrari línurnar á milli flokkanna og áherslnanna sem þeir leggðu í viðkomandi málaflokki þetta er auðvitað mögulegt það þarf ekki að breyta þingsköpum til þess að stíga þessi skref menn geta fikrað sig áfram eftir þessari hugsun ef áhugi er á því annað sem ég hins vegar tók eftir að hafði breyst það er meira samráð en áður var á milli nefndarmanna sérstaklega milli nefndarmanna minni hlutans og meiri hlutans um frágang og tillögugerð í einstökum fjárveitingum ég held að það sé til verulegra bóta og þau breyttu vinnubrögð séu líklegri til að stuðla að meiri samstöðu um afgreiðslu málsins og endurspegla meira óskir þeirra sem á bak við þingmenn standa það er kjósendur og umboðsmenn þeirra vítt og breitt um landið en virðulegi forseti framhaldsnefndarálit

vinstri hreyfingarinnar græns framboðs er að finna á þingskjali fjögur hundruð fimmtíu og sjö og ég vil byrja á því með leyfi forseta að lesa upp fyrsta kaflann í því framhaldsnefndaráliti sem fjallar um efnahagsmál umrót og óvissa einkenna horfur í efnahagsmálum eins og rækilega var bent á í nefndaráliti fyrsti minni hluta fyrir aðra umræðu fjárlaga helsta verkefni stjórnvalda er að koma á jafnvægi og stöðugleika í þjóðarbúskapnum og koma verðbólgunni niður fyrir verðbólgumarkmið seðlabankans fram undan eru kjarasamningar og aðilar vinnumarkaðarins auk stjórnvalda hljóta að vinna að því að gera samninga sem stefna að þessu markmiði það er ávinningur allra í þjóðfélaginu sérstaklega þeirra skuldsettu að hemja verðbólguna fjármálaráðuneytið spáir því að verðbólgan á næsta ári verði þrjú komma þrjú prósent sem er liðlega fjórðungi yfir verðbólgumarkmiði seðlabankans

greinilegt er að há verðbólga er að festast í sessi öllum almenningi til tjóns ríkisstjórnin ber mikla ábyrgð á þessari þróun og skortir greinilega nægilegan vilja til ábyrgrar efnahagsstjórnar

um hættuna á snöggu og skyndilegu falli íslenska gjaldmiðilsins um allt að tuttugu og fimm prósent og verðbólguöldu í kjölfarið slík atburðarás sem stundum er kölluð hörð lending efnahagslífsins mundi leika skuldsett heimili landsmanna grátt ekki hvað síst fyrir tilverknað verðtryggingar lánsfjár hlutverk stjórnvalda er að hafa þá stjórn á efnahagsmálum meðal annars með fjárlögum ríkisins að sæmilegt jafnvægi sé og að verðbólga sé innan settra marka horfurnar fyrir næsta ár eru ekki góðar þegar litið er til forsendna fjárlagafrumvarpsins umsvifin næstu tvö ár tvö þúsund og átta og tvö þúsund og níu verða of mikil á sviði einkaneyslu og fjármunamyndunar til þess að nokkur von sé til þess að óbreyttu að ná verðbólgunni niður í tvö og hálft prósent sem er markmið seðlabankans líta verður til þess að fjármálaráðuneytið gerir ekki ráð fyrir því að ráðist verði í nýjar stóriðjuframkvæmdir á þessum árum en hins vegar er unnið að því hörðum höndum að jafnvel verði af þremur til fjórum nýjum framkvæmdum á næstu árum gangi það eftir verður þenslan mun meiri og enn líklegra en áður að verðbólgan verði viðvarandi og langtum hærri en stjórnvöld stefna að greinilegt er að miklar breytingar hafa orðið í íslensku efnahagslífi frá árinu tvö þúsund og þrjú umfang þess hefur aukist gríðarlega verg landsframleiðsla jókst um fjörutíu og sex prósent á aðeins fjórum árum frá tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og sjö og að magni til um nærri fjögur hundruð milljarða króna miðað við verðlag hvers árs þegar tekin er saman einkaneysla og fjármunamyndun á þessu tímabili kemur í ljós að útgjöldin hafa verið á fjórum árum sem svarar sex ára útgjöldum ársins tvö þúsund og þrjú voru útgjöldin þó ekki í neinni lægð það ár heldur þau mestu frá nítján hundruð níutíu og sex að árinu tvö þúsund undanskildu þar sem einkaneysla og fjármunamyndun var örlítið hærri að magni til en árið tvö þúsund og þrjú í fjárhæðum talið var aukningin þessi ár svo mikil að hún ein og sér jafngildir landsframleiðslu í heilt eitt ár og fjórum mánuðum betur það er gríðarleg aukning á aðeins fjórum árum sem hefur kostað ójafnvægi í efnahagslífinu með tilheyrandi sveiflum í gengi og verðbólgu áform um margvíslegar stóriðjuframkvæmdir liggja fyrir fjárfesting í íbúðarhúsnæði verður áfram mikil miklar opinberar framkvæmdir eru fram undan og stór verkefni á vegum einkaaðila efnahagskerfið hefur stækkað og segja má að alþjóðavæðingin og e e s samningurinn hafi stuðlað að því sérstaklega með frjálsu flæði vinnuafls á þessum fjórum árum hefur fjöldi fólks af erlendum uppruna á vinnumarkaði tvöfaldast farið úr liðlega tíu þúsund manns í rúmlega tuttugu og eitt þúsund í júlí síðastliðnum og nam þá um tíu prósent vinnuaflsins líklegt er að þessi þróun haldi áfram og að stór hluti útlendinga sem hingað hafa flust muni taka hér upp fasta búsetu áhrifin verða varanleg stækkun hagkerfisins og aukin framleiðslugeta og ætla má að jafnvægi sem að er stefnt muni taka mið af því þessu mun fylgja aukin eftirspurn á fasteignamarkaði og aukin útgjöld við hina nýju landsmenn sem stjórnvöld verða að gera ráð fyrir meðal annars í skólakerfinu fyrsti minni hluti fjárlaganefndar lýsir nokkrum áhyggjum yfir því að verulega skortir á að lagt sé nægilegt fjármagn í fjárlagafrumvarpið til þess að mæta þessum samfélagsbreytingum virðulegi forseti þetta er sá kafli nefndarálitsins hjá fyrsti minni hluta sem fjallar um efnahagsmál og ég vildi kannski bæta við nokkrum orðum við það sem fram kemur í álitinu það er ljóst eins og þar er skrifað að horfurnar fyrir næstu ár eru býsna fjarri því að stefna að stöðugleika í efnahagslífinu fjármálaráðuneytið gerir ráð fyrir því sjálft að verðbólgan verði fjórðungi hærri en að er stefnt að hámarki fjórðungi yfir þeim tveimur og hálft prósent sem er það hámark sem stjórnvöld hafa sett sér fyrir verðbólguna það er staðan sem miðast við að ekki verði af neinum stóriðjuframkvæmdum nú eru horfurnar þannig að það er unnið að því að koma á fót nýjum stóriðjuframkvæmdum það er unnið að því í helguvík keilisnesi þorlákshöfn og húsavík auk verkefna sem við getum kallað stóriðju en eru ekki á sviði álvera eins og í eyjafirði sem ég held að sé kallað aflþynnuverksmiðja þetta er allt út af fyrir ágæt verkefni og örugglega miðað við verðlag í dag þjóðhagslega hagkvæmt þannig að ávinningur fyrir þjóðfélagið að ráðast í þau burtséð frá áhrifum af umhverfi sem við skulum taka út til hliðar í umræðu um efnahagsmál það eru aðilar einkaaðilar opinberir aðilar sem vinna að því að koma þessu á þeir hafa mikinn stuðning stjórnmálamanna ekki alveg einróma en mikinn stuðning stjórnmálamanna og ég sé ekki fyrir mér að ríkisstjórnin fari leynt eða ljóst að leggja stein í götu þessara áforma í besta falli sýnist mér að ríkisstjórnin gæti beitt sér fyrir því að seinka þeim en ég sé ekki fyrir mér að það sé unnið að því að koma í veg fyrir þau og ég gef mér það virðulegi forseti að það náist árangur á næstu tveimur árum að einhverju leyti í þessum áformum þannig að það verði ráðist í eitt eða tvö álver á árunum tvö þúsund og átta og tvö þúsund og níu gangi það eftir þá gjörbreytist efnahagsspáin þá verður framkvæmdamagnið á þessum tíma miklu meira heldur en gert er ráð fyrir í

að standa fyrir framkvæmdum upp á liðlega hundrað milljarða króna á aðeins tveimur árum það er mikið fé ef það bætist við sem svarar einu álveri eða þar af leiðandi virkjunarframkvæmdum líka

þá eru það kannski framkvæmdir upp á hundrað fimmtíu til tvö hundruð fimmtíu milljarða króna og það má búast við því að

það eitt hleypir auðvitað upp þenslunni frá því sem spáð er það hleypir upp einkaneyslunni og það mun hækka stýrivextina sem aftur eykur innstreymi lánsfjár

það mun líka gera það sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn bendir á að að muni gerast að gengið mun falla gengið féll um tuttugu prósent á mjög skömmum tíma snemma árs tvö þúsund og sex alþjóðagjaldeyrissjóðurinn bendir á að gengið sé yfirskráð í raun miðað við aðstæður um fimmtán til tuttugu og fimm prósent það kemur að því alveg eins og vatnið leitar niður á við undan hallanum og fyrr eða síðar kemst niður að þá mun gengið falla það bara mun gerast það er ekki valkostur í stöðunni að það verði hægt að koma í veg fyrir það eini valkosturinn sem stjórnvöld hafa er ef þau geta stjórnað atburðarásinni með þeim hætti að verðbólguskriðan sem fylgir gengisfellingunni verði sem minnst og skaði almenning sem minnst það er í raun og veru eina valið sem stjórnvöld hafa til þess það er að reyna að milda áhrifin af væntanlegri gengisfellingu hún gerist ekki í einu lagi heldur á einhverjum tíma og svo framvegis þannig að um það mun efnahagsstjórn stjórnvalda snúast á næstunni á næsta ári það er að koma í veg fyrir hörðu lendinguna brotsjóina sem munu rísa ef menn ná ekki tökum á því að komast í gegnum þennan skafl án þess að bíða skaða af í þessu samhengi eru kjarasamningar lykilatriði við opinbera starfsmenn og almenna vinnumarkaðinn í þeim kjarasamningum

til þess að fá launþega til að una til tiltölulega lítilli kauphækkun mér sýnist á kröfugerð verkalýðsfélaganna að þau geri sér grein fyrir því að við þessa samningagerð sé verkefnið að verja það sem hefur áunnist í kaupmáttaraukningu á undanförnum árum fremur en að sækja fram til viðbótar kaupmáttaraukningar á samningstímanum vegna þess sem menn sjá að gengisfellingin er framundan hún rýrir kaupmátt fólks

en til þess að verkalýðshreyfingin geti unað tiltölulega lágri kauphækkun í kjarasamningum á næstu tveimur til þremur árum

er trúverðug áætlun sem tryggir stöðugleika í efnahagsmálum sem tryggir lága verðbólgu vegna þess að lág verðbólga er kjarabót fyrir launþega ef verðbólgan heldur áfram og nýjustu mælingar sýna að verðbólga þessa árs sé sex prósent það er mjög hátt yfir takmarkinu um tvö og hálft prósent það er um hundrað fimmtíu prósent hærra en raunveruleg markmið er ef maður tekur það í hlutfallið það er mjög há verðbólga það kostar launþega mikla peninga að verðbólgan er svona há þannig að besta kjarabótin er að ná verðbólgunni niður þegar hún er búin að vera fimm ár í röð yfir verðbólgumarkmiðunum og sumar eru mjög langt yfir þeim þá verða stjórnvöld að leggja sig öll fram um að ná niður verðbólgunni það er þeirra skylda í stöðunni og þeirra verkefni og ríkisfjármálin eru eitt af stjórntækjunum í því skyni en auðvitað hafa stjórnvöld eða ríkisstjórnin yfir fleiri tækjum að ráða sem hafa áhrif á þróun efnahagsmála og auðvitað þar með talið hafa þau lagasetningarvaldið sín megin þar sem þau styðjast við meiri hluta þingsins og geta komið fram stefnu sinni í þeim efnum sem þau kjósa að leggja fyrir þingið ábyrgðin hvílir fyrst og fremst á herðum stjórnvalda á því að fá verkalýðshreyfinguna til að sætta sig við skynsamlega kjarasamninga og stjórnvöld þurfa að leggja inn í það efnahagsstefnu sem tryggir lága verðbólgu að festa hana svona uppi eins og hefur verið síðustu fimm ár er

að leggja á til þess að ná verðbólgunni niður þegar hún er farin að festast í þessum hæðum þá er líklegra að hún fari upp heldur en niður í að lagi þurfa stjórnvöld að leggja fram umbætur í skattamálum og lífeyrismálum sem tryggja láglaunafólki landsins hvort sem það eru lífeyrisþegar eða

umtalsverðar kjarabætur í gegnum breytingar á sköttum eða lífeyrisgreiðslum það verður að það liggja fyrir þinginu tillögur í þeim efnum frá þingflokki frjálslynda flokksins sem eru komnar til efnahags og skattanefndar og lúta að því að setja upp sérstakan persónuafslátt til að tryggja

og hún mundi gagnast ekki bara fólki á vinnumarkaði heldur líka elli og örorkulífeyrisþegum fyrir þessari tillögu var gerð grein ítarlega í framsöguræðu fyrsti minni hluta fyrir aðra umræðu fjárlaga og ég þarf ekki að endurtaka það hér en þetta tvennt er á ábyrgð stjórnvalda það eru verkefni stjórnvalda á næstunni það er að ná niður verðbólgunni og tryggja hófsama og skynsamlega kjarasamninga og það verður ekki gert nema um verði umtalsverðar réttarbætur fyrir láglaunafólk og elli og örorkulífeyrisþega á næstunni

menn misstu dálítið tökin á efnahagsmálunum í þessari stækkun efnahagsumsvifanna sem orðin er og gerð grein fyrir í framhaldsnefndarálitinu var að gengið var býsna langt í að auka peningamagn í umferð og seðlabankinn ber þar mikla ábyrgð það var ákvörðun seðlabankans í desember tvö þúsund og þrjú að lækka bindiskylduna úr fjórum prósentum í tvö prósent sem gerir það að verkum að bankarnir fengu skyndilega tuttugu milljarða króna eða svo lausa til útlána og það er hægt að lána í bankakerfinu sömu krónuna út oftar en einu sinni og það er athyglisvert að kaupþing sagði frá því í greinargerð sinni um efnahagsmál hálfu ári eftir að þessi ákvörðun var tekin og komst að þeirri niðurstöðu þar að þá hafði peningamagn í umferð vaxið um hundrað milljarða króna og fræðikenningar segja það að þess sé að vænta þegar allt er komið fram að það geti aukið peningamagn í umferð um þúsund milljarða króna að lækka bindiskylduna úr fjórum prósentum í tvö prósent og losa um tuttugu milljarða þannig að menn sjá að þessi aðgerð hafði gríðarleg áhrif sem undanfari þess að lækka vexti á almennum húsnæðislánum sem bankarnir gerðu höfðu skyndilega nóg af peningum til útlána og brugðu á það ráð í samkeppni sinni við ný lög um útlán íbúðalánasjóðs og síðan stóriðjan sem fór í gang á þessum árum eftir tvö þúsund og þrjú og síðan almenn lækkun skatta allt þetta verkaði sem olía á þann eld sem hefur kynt upp efnahagslífið síðan þá ég vil kannski bæta því við virðulegi forseti sem ég tel vera eitt af því sem ríkinu ber að gera til að reyna að ná hér stöðugleika í efnahagslífinu og stuðla að skynsömum kjarasamningum það er að leggja á hilluna alla vega um sinn öll áform um almenna lækkun skatta það var afar óheppileg yfirlýsing frá ríkisstjórninni hér fyrir skömmu síðan þar sem boðuð var almenn skattalækkun í því efnahagsástandi sem við búum við í dag það er einfaldlega yfirlýsing til fólks um að það muni hafa framundan meira ráðstöfunarfé en það hefur í dag og það einfaldlega leiðir til aukinnar einkaneyslu sem ýtir undir verðbólgunni og svo framvegis þannig að það var mjög óskynsamleg yfirlýsing og mér heyrist á síðustu fregnum um það að ríkisstjórnin hafi eitthvað dregið í land með hana

þegar ráðist var í lækkun á virðisaukaskatti í aðdraganda kosninga sem var auðvitað fyrst og fremst aðgerð gagnvart kjósendum en ekki aðgerð gagnvart verðlaginu það er ekki heppilegt þegar stjórnmálamenn standa það ekki af sér að standast óskynsamar aðgerðir það er óskynsamar á þeim tímapunkti sem ráðist var í þær eins og var í vetur þar var enginn flokkur undanskilinn í þeim efnum því sú skattalækkun var afgreidd hér

menn verða bara að læra af þessari reynslu og hætta að kaupa sér tímabundnar vinsældir með því að boða almennar skattalækkanir það er ekki veður í íslenskum efnahagsmálum til slíkra spádóma eða slíks boðskaps hins vegar á að ráðast í sértækar breytingar í skattkerfinu sem ég nefndi gagnvart lágtekjufólki til þess að fá verkalýðshreyfinguna til að sætta sig við hófsama kjarasamninga virðulegi forseti ég vil þá

og sá kafli fjallar um almannatryggingar og er svo með leyfi forseta nú liggja fyrir tillögur stjórnarmeirihlutans um hækkun á framlögum til almannatrygginga stærstu atriðin eru að lagt er til að afnema að fullu skerðingu tryggingabóta vegna tekna maka frá og með fyrsta apríl tvö þúsund og átta og að frítekjumark vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega á aldrinum sextíu og sjö til sjötíu ára verður hundrað þúsund krónur á mánuði frá fyrsta júlí tvö þúsund og átta að auki eru tillögur um að innlausn séreignarlífeyrissparnaðar muni ekki skerða lífeyrisgreiðslur eftir fyrsta janúar tvö þúsund og níu að vasapeningar vistmanna á stofnunum muni hækka um þrjátíu prósent um mitt ár og boðaðar eru aðgerðir til þess að draga úr of og vangreiðslum tryggingabóta

fyrsti minni hluti fagnar framkomnum tillögum stjórnarflokkanna og telur þær til bóta en bendir þó á að þær virðast gagnast að nokkru marki tiltölulega litlum hluta ellilífeyrisþega nákvæmar upplýsingar um áhrif breytinganna hafa hins vegar ekki verið lagðar fram rétt þykir að minna á að aðeins er ár liðið frá því að alþingi samþykkti viðamiklar breytingar til þess að rétta hlut elli og örorkulífeyrisþega

samanlögð áhrif af þessum tveimur breytingum

fjörutíu og þrír milljarðar króna á næsta ári má sjá hversu kjör elli og örorkulífeyrisþega hafa verið orðin ófullnægjandi um fjórðungs hækkun lífeyrisgreiðslna á aðeins tveimur árum segir sína sögu vísað er til þingsályktunartillögu á þingskjali þrjú á hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi um nýja framtíðarskipan lífeyrismála sem flutt var af öllum þingmönnum þáverandi stjórnarandstöðu og vísað er einnig til ítarlegrar umfjöllunar um velferðarmál í nefndaráliti fyrsti minni hluta fjárlaganefndar á þingskjali þrjú hundruð fjörutíu og fimm á yfirstandandi þingi til þess að lýsa almennt áhersluatriðum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og frjálslynda flokksins í málefnum elli og örorkulífeyrisþega sérstaklega er minnt á nauðsyn þess að bætur almannatrygginga fylgi almennri launavísitölu og nægi til framfærslu svo að ekki komi til þess á nýjan leik að kjör elli og örorkulífeyrisþega rýrni í samanburði við aðra þjóðfélagshópa í tillögu þingmanna þáverandi stjórnarandstöðu sem minnt er á að framan er meðal annars lagt til að skilgreind verði neysluútgjöld lífeyrisþega sem myndi viðmiðun fyrir grunnlífeyri og tekjutryggingu viðmiðunin hækki síðan í samræmi við neysluvísitölu og hækki launavísitala umfram neysluvísitölu verði tekið mið af henni og þannig verði lífeyrisþegum tryggð hlutdeild í auknum kaupmætti í samfélaginu þá er einnig sérstaklega minnt á áherslur fyrsti minni hluta á hækkun persónuafsláttar þeirra sem hafa lágar tekjur og auka með þeim hætti kaupmátt þess hóps í þjóðfélaginu slík aðgerð mundi að sjálfsögðu gagnast vel elli og örorkulífeyrisþegum vakin er athygli á því að í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um aðgerðir til þess að bæta kjör aldraðra og öryrkja kemur ekki fram hvernig öryrkjum verði skilað sambærilegum ávinningi og ellilífeyrisþegar fá en með frítekjumarki vegna atvinnutekna og að lágmarki tuttugu og fimm þúsund krónur á mánuði frá lífeyrissjóði greinilegt er að þetta mikilvæga atriði er í óvissu og ríkisstjórnin hefur ekki komið sér niður á lausn fyrir öryrkja þess er krafist að sem fyrst verði allri óvissu eytt um hvort og hvernig loforð ríkisstjórnarinnar verði efnt annað atriði í yfirlýsingunni er líka þess eðlis að frekari skýringa er þörf en það varðar boðaðar sérstakar aðgerðir til þess að draga úr of og vangreiðslum tryggingabóta frá og með fyrsta apríl tvö þúsund og átta ekkert er látið uppi um það hverjar þessar sérstöku aðgerðir kunna að vera af hálfu fyrsti minni hluta er sett fram sú skoðun að eina færa leiðin sem sjáanleg er til þess að komast hjá hinum árlegu hvimleiðu kröfum tryggingastofnunar ríkisins um endurgreiðslur frá tugum þúsunda lífeyrisþega eða hið gagnstæða sé að ákveða að greiddar bætur séu endanlegar og breytingar á bótafjárhæð lífeyrisþega vegna þess að aðstæður hafa breyst gildi aðeins fram í tímann en hafi ekki áhrif á þegar greiddar bætur virðulegi forseti þannig eru áhersluatriði fyrsti minni hluta hvað varðar almannatryggingarnar og þær breytingar sem boðaðar hafa verið

um þetta er kannski ekki mikið fleira að segja en fram kemur í nefndarálitinu en þó vil ég benda á að við höfum verið að reyna að gera okkur grein fyrir því hvað þessi yfirlýsing sem nú kemur frá ríkisstjórninni fimmta desember virkar á stóran hluta lífeyrisþeganna elli og örorkulífeyrisþega sem eru um fjörutíu þúsund manns við getum ekki lagt nákvæmt mat á það við höfum ekki nægilegar upplýsingar til að slá fram með sæmilegri nákvæmni hvað um er að ræða stóran hóp sem kjör batni hjá og þá hversu mikið að jafnaði það næsta sem ég hef getað afmarkað áhrifin af þessari yfirlýsingu er að þau hafi fyrst og fremst áhrif á um tvö þúsund ellilífeyrisþega af um tuttugu og átta til tuttugu þúsund ellilífeyrisþegum ég hef ekki matið fyrir örorkulífeyrisþega þeir eru um þrettán þúsund ég mundi halda að það væri mun stærri hópur þar sem yrði fyrir jákvæðum áhrifum af þessari breytingu vegna þess að þeir eru almennt yngri og eiga yngri maka sem fleiri eru með atvinnutekjur en varðandi maka ellilífeyrisþega ef þetta er rétt nálgun eða rétt mat er þetta kannski um tíu prósent ellilífeyrisþega sem njóta góðs af breytingunni að einhverju marki ég tel ekki ástæðu til að gera neitt lítið úr því en það er líka rétt að það liggi þá fyrir að það er það skásta mat sem við getum lagt á áhrif breytinganna á þessu stigi

það kemur sem sé ekki í ljós alla vega ekki í þessari umræðu en vonandi þá með lagafrumvörpunum þegar þau verða lögð fram á nýju ári til þess að allrar sanngirni gætt væri rétt að meta áhrifin af báðum breytingunum í desember tvö þúsund og sex og núna á þessu ári desember tvö þúsund og sjö og meta áhrifin samanlagt á lífeyrisþegahópinn og eins og fram kemur í nefndarálitinu er hækkunin um þriðjungur af heildargreiðslunni þannig að það hlýtur að bæta kjör elli og örorkulífeyrisþega býsna mikið að minnsta kosti að meðaltali þessar tvær breytingar samanlagt þegar svo mikil hækkun verður á útgreiðslum ríkissjóðs og við gleðjumst yfir því við bendum hins vegar á það augljósa í því að þetta undirstrikar hvað kjör þessara þjóðfélagshópa voru orðin slæm eins og kom auðvitað fram í mikilli ókyrrð sem var í þessum hópum

ég vildi kannski aðeins á síðasta haustþingi fyrir rúmu ári hún var um aðgerðir í sex liðum að miklu leyti komnir fram í þessum tveimur aðgerðum sem hefur verið ráðist í síðan annars vegar í desember tvö þúsund og sex og hins vegar núna þannig að þáv stjórnarandstaða var greinilega að reisa stefnu eða kröfur sem hafa verið markvissar því að þær hafa mikið til gengið eftir vegna þrýstings frá þeim sem í hlut eiga og auðvitað stjórnmálaflokkunum líka það sem mér sýnist að hafi gengið fram að mjög miklu leyti er að hin nýja tekjutrygging sem var til og var boðuð hækkaði og það sýnist mér hafa að miklu leyti náðst fram

það er í þriðja lagi um fimmtíu prósent hækkun á ráðstöfunarfé þeirra sem dvelja á stofnunum og það er að miklu leyti að ganga eftir og í fjórða lagi afnumin að fullu tengsl lífeyrisgreiðslna við atvinnu og lífeyristekjur maka um áramótin verður skorið á tengsl lífeyrisþega við lífeyri og tekjur maka og með þessu frumvarpi sem boðað er verða atvinnutekjur maka líka teknar frá og skerða ekki lengur lífeyrisgreiðslur til

að öryrkjar haldi aldurstengdri örorkuuppbót sinni þegar þeir verða ellilífeyrisþegar sem í dag fellur niður

að það verði skilgreind neysluútgjöld lífeyrisþega sem myndi viðmiðun fyrir grunnlífeyri og tekjutryggingu og að þessi viðmiðun haldi verðgildi sínu og bæturnar fylgi í samræmi við það ég held að aðalskýringuna á því hversu illa fór í kjörum elli og örorkulífeyrisþega

þegar ákveðið var á alþingi að skerða tengingu sem var í almannatryggingalögum fram að þeim tíma bóta almannatrygginga við vikukaup í almennri verkamannavinnu það var skorið á þessi tengsl og það hefur leitt til þess að bæturnar

í samanburði við verkamannakaupið og verðgildi á árunum þar á eftir það er upp úr þeim öldudal sem er verið að ná kaupmætti bótagreiðslnanna með þessum tveimur stóru breytingum lagafrumvarpinu í desember í fyrra og boðuðu frumvarpi með yfirlýsingu ríkisstjórnar núna fimmta desember ég held að það sé höfuðatriði að ná fram til viðbótar því sem boðað er þessari tengingu viðmiðun og fastri tengingu við hana þannig að það sé tryggt til alla vega náinnar framtíðar að kaupmáttur bótanna haldi sér á komandi árum óháð þá verðþróun eða launaþróun að öðru leyti þannig að það daga ekki í sundur á milli lífeyrisþega og almenna vinnumarkaðarins virðulegi forseti ég vil þá víkja aðeins að nefndarálitinu og lesa þriðja

rík ástæða er til þess að gera sérstaka grein fyrir áformum í fjárlagafrumvarpinu um verulega hækkun sértekna í heilbrigðiskerfinu sem lýsir einfaldlega áformum um hækkun á hlut sjúklinga samtals verða þessar sértekjur um fimm komma einn milljarður króna og hækka um þrjátíu og fjögur prósent en þær voru þrjú komma átta milljarður króna í fjárlögum yfirstandandi árs heilbrigðisráðuneytið mun afla með sértekjunum tekna sem standa undir um þrjú komma þrjú prósent af útgjöldum ráðuneytisins það er hækkun úr tveimur komma sex prósent eða um fjórðung þetta ber að skoða í því ljósi að sjúklingar eða notendur heilbrigðisþjónustunnar greiða um sautján prósent af heildarkostnaði og ríkið áttatíu og þrjú prósent samkvæmt síðustu tölum fjárlagafrumvarpið gerir ráð fyrir að komugjöld hækki um hundrað sextíu milljónir króna og gert er ráð fyrir hækkun á viðmiðunarmörkum afsláttarkorta í heilbrigðisþjónustunni hækka á greiðslur frá vistmönnum á öldrunarheimilum um níutíu milljónir króna en í frumvarpinu segir að það sé vegna aukinna tekna vistmanna

eða um fjörutíu og sex prósent nákvæmlega rúm tuttugu og fimm prósent frá heilsugæslu og heilbrigðisstofnunum og ellefu prósent frá öldrunarstofnunum og hjúkrunarheimilum hækkun sérteknanna í fjárlögunum er greinilega til þess að auka hlut sjúklinganna

en hún gæti orðið rúmlega eitt prósent af heildarkostnaði í heilbrigðiskerfinu og yrði þá hlutur sjúklinga orðinn meiri en átján prósent af heildarkostnaðinum sem er í dag um sautján prósent það er þróun í öfuga átt ég held virðulegi forseti að menn ættu að staldra við

fremur vaxandi á undanförnum árum og var við síðustu tölur sautján prósent en ríkið greiddi um áttatíu og þrjú prósent

milljarður króna og þetta eru þá um sautján milljarðar sem sjúklingar eiga að greiða af heildarkostnaði og hann dreifist reyndar afar ójafnt niður á þá sem þurfa að nota heilbrigðiskerfið ekki eftir efnum og ástæðum heldur fremur eftir sjúkdómum eða hvar lækning er sótt og svo framvegis og jafnvel eftir meðhöndlun það aftur verið breytilegur kostnaður eftir því hvernig meðhöndlun er ég held að menn ættu frekar að skoða dreifingu á þessum kostnaði en að auka hlut sjúklinga frá því sem nú er það er líklegt að sú aukning verði fyrst og fremst sótt

nefndaráliti fyrsti minni hluta fjallar um kadeco þróunarfélag keflavíkurflugvallar e h f og er svohljóðandi með leyfi forseta málefni félagsins komu til umfjöllunar í fjárlaganefnd ríkisendurskoðun leggur áherslu á að tekjur og gjöld félagsins séu færð í gegnum ríkissjóð og gerir fyrsti minni hluti ekki athugasemd við þá skipan mála og telur hana eðlilega gerð er athugasemd við að ekki hefur verið orðið við beiðni sem fram kom í nefndinni um að þar yrðu lögð fram og kynnt öll tilboð sem borist hafa í eignir og allir samningar bæði um sölu eigna og kaup félagsins á þjónustu nefndarmenn fjárlaganefndar fengu að kynna sér kaupsamninga sem reyndar voru óundirritaðir með skilyrði um að virða trúnað hvað varðar söluskilmála þar til kaupendur hefðu samþykkt að skilmálarnir yrðu opinberir sjálfsagt er að virða þann trúnað en fyrsti minni hluti telur að þeir sem annast sölu á eignum ríkissjóðs og þeir sem bjóða í þær verði að undirgangast það að samningar og tilboðin verði gerð opinber ríkið getur ekki átt í viðskiptum sem þola ekki dagsins ljós þess er vænst að sem fyrst verði uppfylltar fram komnar óskir í fjárlaganefnd um umbeðnar upplýsingar ástæða er til þess að vekja athygli á þeirri gleðilegu þróun sem orðið hefur á suðurnesjum í atvinnumálum svæðisins þrátt fyrir brottför hersins að íbúum heldur áfram að fjölga og atvinnulíf virðist styrkjast jafnt og þétt vel hefur gengið að skapa ný störf í stað þeirra sem hurfu með brottför hersins og mun betur gengur að koma húseignum á keflavíkurflugvelli í ný not en búist hafði verið við fyrstu minni hluti fagnar þessum góða árangri í atvinnuuppbyggingu til þessa lýkur þar að segja frá og mæla fyrir nefndaráliti fyrsti minni hluta um málefni kadeco er kannski ekki mikið að segja á þessu stigi umfram það sem þegar hefur komið fram stjórn þróunarfélagsins hefur ákveðið að gera opinbera alla samninga sem það hefur gert og öll tilboð sem borist hafa í eignir þannig að allur almenningur getur kynnt sér þá samninga á næstu dögum og tekið afstöðu til þess sem þeir hafa að geyma og hvort menn telja þá skilmála sem í samningunum eru eðlilega eða óeðlilega það verður fróðlegt að fylgjast með því hvernig sú umræða muni þróast þá er eðlilegt að menn velti fyrir sér söluverði eignanna sem þegar hafa verið seldar og hvort verðið hafi verið of lágt eða ekki ríkisendurskoðun hefur nú ákveðið að gera stjórnsýsluúttekt á þróunarfélaginu og mun þar taka einmitt þessi atriði til skoðunar þannig að ég hygg að það sé skynsamlegt að bíða með álit á þeim þætti málsins þar til það mat ríkisendurskoðunar liggur fyrir enda geri ég þá ráð fyrir því að ríkisendurskoðun hraði málinu svo sem verða má þannig að ekki verði neinn óeðlilegur dráttur á því að allur almenningur og alþingi geti metið þetta mál út frá niðurstöðu ríkisendurskoðunar ég held að það sé nauðsynlegt hins vegar að upplýsa málið sem best og skýra alla þætti þess sem kunna að vekja upp spurningar í hugum manna því að það er besta leiðin til þess að ná fram skynsamlegri niðurstöðu um þetta álitaefni hvort rétt hafi verið staðið að sölu eigna og hvort salan hafi verið á eðlilegum kjörum og svo framvegis á þessu stigi held ég að sé rétt að leggja fyrst og fremst áherslu á tilgang málsins sem er að bregðast við brottför hersins og við það hurfu út úr svæðinu um það bil níu hundruð störf nánast á einu bretti dag það er mikið átak að bregðast við slíkum áföllum í atvinnulífi og ríkisstjórnin bæði þessi og hin fyrri mátt leggja sig fram um að finna lausnir á því sviði og fá menn til þess að taka það að sér að reyna að bregðast við þessum breytingum eins og fram kemur í nefndarálitinu vill fyrsti minni hluti vekja athygli á því að þróunin hafi verið jákvæð þrátt fyrir allt það hafi gengið vel að skapa ný störf í stað þeirra sem hurfu og íbúaþróun á svæðinu er jákvæð fólki fjölgar og það er uppbygging á almennum íbúðamarkaði mjög mikil og sennilega meiri en nokkru sinni fyrr þrátt fyrir að þessi fjöldi íbúða sé seldur á sama tíma sem er innan gamla vallarsvæðisins virðulegur forseti ég held ég sé ekki að orðlengja frekar um þessi málefni það hafa komið fram okkar áhersluatriði varðandi þessi mál sem við tökum fyrir í nefndaráliti og þau tala sínu máli ég vil svo að lokum virðulegi forseti minna á

fyrsti minni hluti flytur og háttvirtur þingmaður jón bjarnason mun gera grein fyrir þeim tillögum ég vil þó aðeins geta einnar tillögu sem ég stend að ásamt öðrum fulltrúum stjórnarandstöðunnar hún er um fjárveitingu til háskóla á vestfjörðum og ég vænti þess að sú tillaga fái hér mikinn stuðning að lokum vil ég mæla fyrir einni lítilli breytingartillögu sem ég flyt og er að finna á þingskjali fjögur hundruð sextíu og eitt um nýtt verkefni sem tekið var fyrir og lagt til í skýrslu nefndar

m minjavörslunar sú tillaga er upp á þremur sjö milljónir króna á næsta ári í greinargerð með tillögunni í skýrslu vestfjarðanefndar frá því

segir um þessa tillögu að verkefnið beinist að því að auka atvinnuþátttöku landsbyggðarfólks á sviði minjavörslu við að skrá gripi í kirkjum landsins og færa upplýsingarnar inn í gagnagrunn m minjavörslunar þessi hugmynd kom fyrst fram minjaverðinum að hnjóti í ölfushöfn sem var þar fyrir nokkrum árum en er því miður fallinn frá en var hans áhugamál að koma þessu verkefni áfram og það er sem sé komið hér inn í skýrslu vestfjarðanefndarinnar og ég leyfi mér að taka hana hér upp og flytja hana sem breytingartillögu við fjárlögin það er gert ráð fyrir að menntamálaráðuneytið í samstarfi við fornleifavernd ríkisins annist framkvæmdina og hafi ábyrgð á verkefninu en það verði unnið á vestfjörðum um er að ræða áttatíu prósent stöðugildi og gert er ráð fyrir að verkefnið geti verið til þriggja ára tillagan er hins vegar um fjárveitingu fyrir næsta ár þrjú komma sjö milljónir og ég vænti þess að háttvirtir alþingismenn íhugi þessa tillögu og komist að þeirri niðurstöðu að það sé skynsamlegt að styðja hana við sjáum til með það virðulegi forseti og ég þakka fyrir gott samstarf í nefndinni þá daga sem ég sat í henni í forföllum og sérstaklega við oddvita meiri hlutans sem ég átti auðvitað mest samskipti við á þeim tíma og svo oddvita stjórnarandstöðuflokkanna beggja framsóknarflokks og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs